byrja á því að biðja hæstvirtan utanríkisráðherra afsökunar á því að ég gleymdi að hann væri búinn með andsvörin sín þannig að við verðum að klára samræður okkar síðar hvað varðar andsvar háttvirts þingmanns þórs saari er það nú svo eins og hreyfingin hefur bent á að það hefur ekki gefist mikill tími til þess að fara yfir innihald þessarar skýrslu við erum að tala um hana á mjög almennum nótum eftir meginniðurstöðum svoleiðis að ég held að það væri æskilegt áður en menn fara að dæma menn að að minnsta kosti væri svigrúm til þess að lesa skýrsluna í heild og að sjálfsögðu verða menn líka að fá tækifæri til þess að svara fyrir sig þeir sem

gagnrýnin umræða um það sem þarna kemur fram sé ekki við hæfi þeir sem eru þarna bornir þungum sökum verða að fá tækifæri til þess að svara fyrir sig og við verðum líka að hafa í huga til að mynda með þá ráðherra úr samfylkingu og sjálfstæðisflokki sem fjallað er um og embættismenn

þeir hafa þurft að sæta mjög ítarlegri rannsókn skoðun sem stjórnmálamenn almennt hafa ekki þurft að fara í gegnum

birst ýmislegt sem aðrir stjórnmálamenn sem kunna að hafa einhvern tíma brotið af sér hér á landi eða annars staðar hafa ekki setið uppi með fyrir vikið verða viðkomandi að minnsta kosti að fá tækifæri til þess að standa fyrir máli sínu og svara og að því búnu getum við dæmt um sekt manna eða sakleysi